Szanowna Pani Przewodnicząca!

Biorąc pod uwagę rosnącą pilność i potrzebę kompleksowej strategii w odpowiedzi na ewentualny wzrost zachorowań w Europie, mam kilka pytań, które chciałabym skierować do Komisji. Czy Komisja może przedstawić jakieś uwagi na temat jutrzejszego nadzwyczajnego spotkania ministrów zdrowia Unii Europejskiej? Czy Komisja może wyjaśnić, w jaki sposób ECDC, DG Santo oraz chińskie centrum kontroli i zapobiegania chorób koordynują ich reakcje na nowy koronawirus? I czy Komisja może podać datę wydania piątej oceny ryzyka Europejskiego Centrum do spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób? Co więcej, czy Komisja może wyjaśnić, w jaki sposób Unia Europejska koordynuje działania z innymi państwami trzecimi? W szczególności, czy rozważa środki awaryjne w przypadku rozprzestrzenienia się wirusa w Afryce, co mogłoby spowodować dodatkowe obciążenia w systemach opieki zdrowotnej państw na tamtym obszarze? Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia stwierdził, że szczepionka może nie być dostępna przez ponad 18 miesięcy.